Señor Presidente, este debate hace bien en recordarle al Parlamento Europeo que forma parte de sus funciones definir una política frente a los desafíos migratorios y construir una política europea de gestión de las fronteras exteriores de la Unión. Y para eso hace falta escuchar y conocer escuchar a las autoridades nacionales de los Estados miembros, que son los primeros que responden ante el desafío migratorio

a las organizaciones humanitarias, que dan la talla ante problemas tan sensibles como los que se han puesto de manifiesto pero también cómo no a los propios inmigrantes, que están sufriendo el conocimiento de Europa en esa puerta a la que llaman. Y a ese objetivo ha servido el viaje a Lampedusa de la delegación de la comisión que presido, de la Comisión LIBE, que tuvo lugar los días 24 a 26 de noviembre del pasado 2011, para recordar que no podemos permitir que los Estados que dan la cara en la frontera exterior se sientan solos frente al problema.

En Malta, Italia, España, en el archipiélago canario conocen la necesidad de construir una verdadera política de solidaridad. Y para eso es imprescindible que el mecanismo de solidaridad previsto en el Derecho comunitario tenga todos los instrumentos necesarios para su mejor servicio, lo que significa fortalecer Frontex. Significa también que el marco financiero plurianual contemple las partidas y los fondos necesarios para atender las necesidades humanitarias, y significa que el Consejo haga su parte del trabajo al impulsar el paquete de asilo, que está siendo negociado en trílogo en estos precisos momentos, al mismo tiempo que debe dotarse plenamente de contenido a la cláusula de solidaridad contemplada en el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el Tratado de Lisboa.